Monsieur le Président, nos choix, dans la décennie qui s'ouvre, seront déterminants pour le climat. L'Europe a une responsabilité historique et doit avoir un budget à la hauteur des enjeux. Le texte présenté ce matin comporte des avancées. Je salue en particulier la mention explicite du respect des objectifs de Paris pour le budget

Comment assurer leur traduction concrète si aucun objectif chiffré n'est inscrit dans le prochain CFP? Voici la bataille que nous entendons mener. C'est une bonne nouvelle que le Parlement n'approuve le CFP que si la partie ressources propres est revue et renforcée.

Dans cet esprit, nous défendrons la création de taxes sur les transactions financières, sur le kérosène et sur le carbone, car le statu quo n'est plus possible. Il faut un nouveau deal avec les États membres. Pour deux euros collectés par ces taxes que les États ne savent pas collecter, un euro ira dans les caisses de l'État et l'euro restant sera versé au budget européen, pour soutenir les investissements verts dont nous avons besoin. Le budget doit redevenir un outil au service d'une politique qui garantisse les droits humains et le respect de la planète.